Señor presidente, muchas gracias a todos los que han intervenido.

Hay argumentos a favor y argumentos en contra, y todos son válidos.